Ja si veľmi vážim, že ste počúvali moje vystúpenie v slovenčine, ale možno keďže ide o citlivú tému bude nabudúce lepšie v poľštine. Hovorila som o tom, že ak sme kritickí k situácii v Ruskej federácii a ak sú niektoré naše postrehy opodstatnené, mali by sme byť rovnako kritickí aj k tomu, čo sa deje v samotných členských štátoch Európskej únie.